að forseti slóveníu doktor danilo fulk er staddur á þingpöllum ásamt fylgdarliði forseti slóveníu er hér í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn hans hingað til lands í boði forseta íslands ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta slóveníu doktor danilo fulk velkominn í alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru á milli landanna alþingi vottar forseta slóveníu og slóvensku þjóðinni vináttu og virðingu og ég bið háttvirta alþingismenn að rísa úr sætum og taka undir orð mín með þeim hætti